Frau Präsidentin, Hohe Vertreterin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der NATO Gipfel war ein klarer Fortschritt. Es ist gut, dass das hier so herausgearbeitet wird. Neue strategische Elemente wie das zivile Krisenmanagement und die Cyberverteidigung führen in die richtige Richtung. Gerade für kleine und auch neutrale Länder wie Österreich ist die Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen NATO und Europäischer Union von entscheidender Bedeutung.

Es gibt aber noch einiges zu tun, es gibt vieles zu tun, vor allem bei uns.

Die Initiative des französischen, deutschen und polnischen Außenministers führt in die richtige Richtung. Wir brauchen auf mittlere Sicht eine europäische Verteidigungsarchitektur, die militärische Kooperationen zwischen EU Staaten fördert, die zivile und militärische Kooperationen zwischen EU, UNO und NATO verbindet, die eigene europäische Verteidigungsstrukturen schrittweise aufbaut.